Nagyon örvendetes eredmény, hogy második olvasatban megegyezés született a textilszálak elnevezéséről és a textiltermékek ehhez kapcsolódó címkézéséről szóló rendeletre vonatkozó javaslatról. A három intézmény szoros együttműködése nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam a Tanács elismerését az Európai Parlament felé, amiért ilyen kitűnő együttműködést tudtunk folytatni. Külön szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Toine Manders úrnak és munkatársainak azért a rendkívül értékes munkáért, amellyel hozzájárultak ehhez a folyamathoz. Ezenkívül elismerésemet fejezem ki a svéd, a spanyol és a belga elnökségeknek is, mivel ezt a sikeres eredményt az ő elsőrangú munkájuknak köszönhetjük. A Bizottság végig nagyon konstruktív és együttműködő fél volt, nekik is köszönet jár. Ha minden a terv szerint halad, a Tanács kora ősszel elfogadhatja a rendelet szövegét, és így a jogszabály 2012 től alkalmazandó lesz. Ez az új rendelet jelentős mértékben hozzá fog járulni a belső piac működéséhez, és erősíteni fogja a versenyt ebben a fontos ágazatban. Az új textilszálak kifejlesztésére és alkalmazására vonatkozó jelenlegi szabályozási keret egyszerűsítése és fejlesztése ösztönözni fogja az innovációt a textil és a ruhaiparban. A szálak felhasználói és a fogyasztók pedig hamarabb élvezhetik az új és innovatív termékek nyújtotta előnyöket. A magyar elnökség meggyőződése, hogy a rendelet nagyobb jogbiztonságot nyújt majd a gazdasági szereplőknek, és javítani fogja a fogyasztóvédelmet a belső piaca területén. A felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés következtében a társjogalkotók a jövőben tájékozottan hozhatnak döntést, hiszen a Bizottság mélyreható tanulmányt végez majd a további kötelező címkézési követelményekről. Ezek között szerepelhetnek a kezelési utasítások, a méretek egységesítése, a származási ország és az allergén anyagok feltüntetése, az elektronikus címkézés és más új technológiák. Együttes nyilatkozattervezetében az Európai Parlament és a Tanács hangsúlyozza, hogy nagy fontosságot tulajdonít a textiltermékek nyomonkövethetőségének, valamint az új technológiák használatának. Reméljük, hogy a Bizottság jelentésében kiemelt figyelmet fog szentelni ezeknek a kérdéseknek. A jogszabály addig is lehetővé fogja tenni az új textilszálak gyors engedélyezését. A rendelet kimondja, hogy a címkén szerepelnie kell a pontos szálösszetételnek, ám emellett egy új, az állati eredetű, nem textilrészekre vonatkozó címkézési követelményt is bevezet ahogy Manders úr arra utalt is aminek következtében a fogyasztók sokkal tájékozottabban hozhatják majd meg döntéseiket. Ezenfelül az a tény, hogy a jogi aktus típusa rendelet lett, növelni fogja a jogbiztonságot ezen a területen. Még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a figyelmüket.